În condiții de criză economică și deficit public excesiv, TVA ul s a dovedit o importantă sursă de venit pentru bugetele naționale. Majorarea acestuia nu garantează, însă, și o creștere economică, în special atunci când este afectat consumul alimentelor de bază. În România, TVA ul pentru alimentele esențiale a fost menținut la un nivel de 24, lucru care nu a favorizat consumul, ci a accentuat gradul de sărăcie. Consider, de aceea, că se impune găsirea unor surse de venit alternative mult mai echitabile. Pe de altă parte, nu doar consumatorii au avut de suferit din cauza TVA ului ridicat, ci și întreprinderile mici și mijlocii, motorul economic al Uniunii Europene. De aceea salut propunerea raportorului de a se reflecta, la nivel european, la adoptarea unui prag de scutire de TVA pentru IMM uri, cu scopul de a facilita accesul acestora la piața internă și de a diminua costurile și obligațiile administrative.